Hvala lepa za besedo, predsedujoči, lep pozdrav vsem prisotnim gostom iz ministrstva, spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, s pričujočim predlogom zakona o slovenskem demografskem skladu, ali z drugimi besedami, o nacionalnem pokojninskem skladu, ki ga poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vlaga v proceduro, s sledi dvema ciljema: izboljšati želimo položaj upokojencev, saj je ta na izredno nizki, zaskrbljujoči ravni, drugi cilj, ki bi ga želeli doseči dolgoročno, pa je ta, da razbremenimo delodajalce in zaposlene, in sicer je znano, da je na delodajalcih vedno večji pritisk, saj je treba za pokojnine namenjati vedno več sredstev, Vzroki za nastalo nevzdržno pokojninsko blagajno so približno takšni. Trenutne in tudi vnaprej predvidene demografske spremembe, hitro starajoča se slovenska družba, kjer žal spet prednjačimo pred večino članic Evropske unije, kot je že kolega prej omenil, ki je imel kar dobro razpravo, je dejstvo, da i da nekje leta petindvajset bo za enega upokojenca delalo samo še ena cela tri delavca, okrog leta štirideset, če se tako nadaljuje, pa potem pridemo na razmerje ena proti ena, in več dejansko ne moremo računati s tem, da bo naš pokojninski sistem imel denar, da ga izplačuje. Kot za finance priznava tudi gospod Vojmir Urlep, sekretar v kabinetu predsednika, so demografski trendi za Slovenijo izrazito neugodni ter kažejo na to, da se bodo potrebe na odhodkovni strani v naslednjih letih naglo povečevale, zaradi česar bo treba povečati tudi prihodke, seveda se zavedamo tudi tega, demografski sklad ne bo mogel v celoti razbremeniti proračuna, ampak bo pokojnine še naprej potrebno plačevati prav iz proračuna, se pa hkrati zavedamo tudi tega, kaj lahko doleti naslednje generacije upokojencev, morda že nas, ki danes tukaj razpravljamo, po statusu upokojencev v Sloveniji je potrebno znova poudariti, da je naša država do svojih zaslužnih državljanov, torej penzionistov, skopa kot mačeha, prišleke in tiste prebivalce, ki niso v proračun plačali še niti enega evra, pa običajno kar dobro nalaga s sredstvi za preživljanje. No, in v tem predvolilnem času, ko se radi podamo po mestih in vaseh nagovarjat naše državljane in volivce, je, verjemite mi, iz izkušenj govorim, najtežje stopiti prav pred naše obubožane upokojence, kajti država njihove stiske rešuje, se pravi, to reševanje traja in traja, in kot je prej omenil tudi kolega iz SAB, nekje smo se dogovorili, da bo nekaj spet narejeno januarja, in spet ni, in potem, kaj zdaj čakajo, se pravi, naši upokojenci, ali bomo mi konkretno začeli reševati stvari, zagotoviti dovolj močen, finančno stabilen pokojninski sklad in pokojninski sistem, je naš sin, zakaj se danes z njimi spet zavlačuje, mi ni popolnoma jasno, nekako logično sklepanje je, da tokratna kot že prejšnja oblast zaradi lastne popularnosti zagovarja kratkoročno fiskalno stabilnost, pa če tudi na račun premoženja, ki bi lahko bilo namenjeno pokojninam, torej: "Imamo, pa ne damo." Večje pokojnine bi lahko bile, če bi delali bolj, preudarno. Naslednje, je tudi nekaj na tem, da smo z državnim premoženjem v preteklosti katastrofalno gospodarili ter da imamo med našimi upokojenci tudi nekatere neupravičene, tako imenovane starosistemske penzionerje, ki so odjemalci deleža za pokojnine za tiste, ki so si pravično in s trdim delom zaslužili svoje pokojnine, svoje višje pokojnine, kot jih imajo danes, s tem, ko smo v Slovenski demokratski stranki v skrbi za prihodnost in vzdržnost nacionalnega pokojninskega sklada ter v skrbi za naše prihodnje rodove upokojencev vložili ta predlog zakona, podajamo jasen signal, da nam ni vseeno, in verjamemo, da ni popoln predlog, ampak skupno bi lahko šli naprej, naslednje stopničke, spoštovani kolegice in kolegi poslanci, vsi tukaj prisotni imate ti dve možnosti danes: ali gremo naprej, ga spustimo v nadaljnjo proceduro, ali pa spet čakamo, ali zavlačevanje ali akcija, mi smo za akcijo. Glede na podana stališča in mnenja do sedaj rečenih koalicijskih poslanskih skupin seveda spet ne bo dovoljeno da bi Slovenska demokratska stranka prehitevala vladne stranke pri tako pomembnih področjih, kot so pokojnine naših upokojencev in morda tudi nas samih, tako da, kot je ob naši tiskovni konferenci ob napovedi vlaganja pričujočega zakona rekel gospod Erjavec: "Dobro jutro." Tako sedaj jaz tudi njemu nazaj pravim: "Dobro jutro," pa tudi vsem prisotnim, čeprav je popoldan. In to zaradi tega, ker imamo dejansko neko zaviranje namensko, da ne bo kdo bolj zaslužen, in, in, kaj zdaj, dejansko, kopiramo v Slovenski demokratski stranki, kaj zdaj kopiramo? namreč če se dotaknem še, da se z našim predlogom skoraj v celoti strinja tudi komisija za pokojninsko politiko pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, in sicer da je potrebno to premoženje v celoti, dati pod okrilje demografskega sklada, namreč današnji in še posebej prihodnji upokojenci nimajo časa čakati še nadaljnjih pet let, da se bomo mi, ali pa rečemo raje, da se boste vi dogovorili, kateri del premoženja bomo podredili v upravljanje demografskemu skladu, zato je naš predlog tak, kot je, in gremo noter z vsem državnim premoženjem, in da oni, upokojenci, si res želijo, da ne pozabimo, da so ti le ljudje, ki morajo prav tako kot naši delavci preživeti, to pa je zanje iz dneva v dan bolj težko in ponižujoče, in če ne bomo hitro ukrepali, bo za naslednje generacije in za nas ter naše otroke gotovo še težje. Še enkrat dajmo torej stopiti vsi skupaj, premaknemo to zadevo v nadaljnjo obravnavo, uskladimo jo in iz nje naredimo dobre rešitve za vse, hvala. Hvala lepa, besedo ima poslanec Jože Lenart.